Pierre Alain Mannoni, enseignant chercheur, condamné à deux mois de prison avec sursis pour avoir aidé trois Érythréennes. En Méditerranée, les ONG accusées de collusion avec les passeurs et de créer un appel d'air.

La question n'est plus de savoir si nous devons les accueillir mais comment nous les accueillerons.

Il est temps que les États se montrent responsables et à la hauteur de ces héros ordinaires qui honorent les valeurs d'une Europe humaine et solidaire.